besedo. resnični razvoj družbe ni samo v tehnoloških, pridobitvah, resnični razvoj se meri po meri vključevanja in občutljivosti za pravice deprivilegiranih skupin. In pravice se začnejo na ravni govora, zato predlagam, da v državnem zboru opravi poglobljeno razpravo o teh nasilnih napadih na LGBTI in tudi o sovražnem govoru. Bi pa še na koncu samo rekel, ne: istospolne osebe imamo iste sanje, dvome, želje, veselje skrbi in, čutimo isto ljubezen kot vsi ostali. Smo ljudje kot vsi vi in vsi ostali, ki pa tudi, tako kot vi, ne želimo živeti v družbi, kjer vas oziroma nas mora biti strah, da imamo nekoga radi oziroma ga ljubimo oziroma da mu pripadamo. In, s tega stališča, saj pravim, še enkrat - ne želimo si, da bi nas moralo biti strah zato, ker smo ljudje, oziroma zato, ker si, si želimo biti človek. Hvala.